Ich bedanke mich natürlich für diese hochinteressante Frage.

Welchen Zeitfaktor haben wir in Europa für deutsche Arbeitslose, welchen für europäische Arbeitslose, für Arbeitslose in Griechenland? Wir sollten uns zunächst einmal um die eigenen Arbeitslosen kümmern, bevor wir uns um die Fremden kümmern, die wie ich schon sagte aufgrund des fehlenden Gemeinschaftssinns eben nicht Gleiche, sondern Ungleiche sind und deswegen einfach nicht integrierbar sind.